Señor presidente, señora comisaria, en todo el mundo vemos un preocupante crecimiento de la violencia y represión política contra defensores de los derechos humanos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Y la situación es aún más preocupante cuando hablamos de mujeres defensoras de los derechos humanos, ya que, además, deben hacer frente a múltiples riesgos añadidos por el hecho de ser mujeres deben enfrentarse a violaciones, violencia sexual, campañas de difamación y calumnias, ataques con ácido, amenazas y daños a sus familias. Lolita Chávez, finalista al Premio Sájarov de este Parlamento, lleva años enfrentándose a esta discriminación y violencia. La semana pasada nos llegaron noticias sobre la posible emisión de una orden de arresto contra Lolita por parte de la fiscalía guatemalteca. Creo que hoy es un día para pedir que las instituciones europeas sean firmes con Guatemala acerca de la necesidad de proteger y defender a Lolita. Me gustaría también recordar, por ejemplo, a luchadoras como Berta Cáceres, asesinada en la madrugada del 3 de marzo del año

Por ello, me gustaría señalar que las orientaciones de la Unión Europea en esta materia reconocen la importancia de aplicar la perspectiva de género en este tema, pero, sin embargo, no tenemos datos sobre cómo los desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres defensoras se tienen en cuenta a la hora de realizar, por ejemplo, la programación de los diferentes fondos disponibles. Por ello, nos gustaría hoy que la señora comisaria nos pudiera aclarar cómo se tienen en cuenta estas necesidades específicas de las defensoras, tanto en el ámbito de la actuación del Servicio Europeo de Acción Exterior como en el ámbito de la utilización de esos fondos.